Herr Kommissar Andriukaitis, Sie wissen, ich komme aus Deutschland, und deshalb möchte ich zu diesem Thema zu Beginn eine besorgniserregende Zahl aus meinem Herkunftsland nennen. Im Jahr 2017 wurden dort in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sechsmal mehr Antibiotika als in der Humanmedizin eingesetzt. Schon jetzt kommen in Deutschland pro Jahr Tausende Menschen durch Antibiotikaresistenzen ums Leben.

Aber sprechen wir über Europa.

Wenn in der EU ein Mensch durch Antibiotikaresistenzen sein Leben verliert, dann trägt vor allem unsere verfehlte Landwirtschaftspolitik ein großes Maß an Mitschuld. Zu lange haben wir vor dem Problem die Augen verschlossen und zugelassen, dass die Massentierhaltung zur Geldmaschine der Pharmaindustrie wurde. Jetzt gilt es, den skrupellosen Mastbetrieben, die sogar prophylaktisch Antibiotika einsetzen, und der Pharmaindustrie Einhalt zu gebieten. Ich hoffe, dass Sie, Herr Kommissar Andriukaitis, nun Nägel mit Köpfen machen und nicht so agieren wie bei meinem Initiativbericht zur Kaninchenhaltung. Da liegen wir ja immer noch im Clinch. Und nebenbei gesagt Sie wissen selbst, wie viele Antibiotika in diesem Sektor eingesetzt werden. Abschließend möchte ich der Kollegin Kadenbach herzlich für diesen Bericht danken, und ich hoffe, dass er mit großer Mehrheit angenommen wird.